Sur ces deux plans, je pense qu'il y a encore énormément de progrès à faire. Du côté de la politique sociale, c'est vrai que nous avons été choqués, comme pas mal de monde, par la publication de l'évaluation que fait la Commission européenne des réformes des marchés du travail où, en substance, tout ce qui consiste à abaisser le niveau de protection, à abaisser le niveau des négociations collectives, bref à abaisser les droits des travailleurs et, en fait, à augmenter la flexibilité sans

Sur la partie fiscale, je regrette un petit peu que votre collègue, Algirdas Šemeta, ne soit pas avec vous, parce que je pense que c'est le domaine par excellence où nous avons besoin de beaucoup plus de convergence.

C'est très clair qu'aujourd'hui le semestre est un instrument indispensable, mais dont la légitimité démocratique n'est pas suffisante.